Il faut le souligner et c'est le message que passera le Parlement européen. La bataille face au Conseil a été rude, longue et, bien sûr, elle a été bien menée par toute l'équipe de négociation que je salue, le président de la commission des budgets et notre rapporteur général Daniele Viotti, que je remercie une nouvelle fois. Nous avons obtenu des renforcements dans nos priorités jeunesse, recherche, dérèglement climatique, accueil des réfugiés, et nous allons voter l'approbation de ce budget la tête haute.